Monsieur le Président, chers collègues, je vais sûrement répéter des choses qui ont déjà été dites et me satisfaire, en tout cas, du résultat du vote irlandais sur le traité de Lisbonne. Je voudrais simplement attirer l'attention des collègues qui restent sur les raisons du changement, parce qu'on se satisfait du oui et, il y a un an, il y avait un non.

Ce qu'attendent les citoyens, ce sont d'abord des réponses politiques de la part de l'Europe.

Les Irlandais ont dit qu'ils avaient besoin de l'Europe dans la crise, et c'est à souligner de manière très forte, parce qu'ils demandent que l'Europe les protège, et ça c'est important.

Crise économique est ce que l'Europe est capable de relancer sa croissance à l'échelle européenne? Crise sociale est ce que l'Europe est capable d'avoir une politique de l'emploi? Ce sont ces sujets là qui, pour moi, sont au cœur du débat. Et je suis satisfait d'une autre chose apportée par le traité de Lisbonne. C'est que le Parlement verra son pouvoir accru et, dans le débat politique, je pense qu'il a un rôle essentiel à jouer montrer qu'il y a différents choix possibles, débattre de ces choix.